Chciałbym wyrazić uznanie dla sprawozdawcy za jego wkład pracy na rzecz demokratycznej kontroli procesów legislacyjnych w Unii Europejskiej. Nie bezpodstawnie mówi się często o wzrastającym deficycie w tym obszarze. Na podstawie obowiązujących traktatów zarówno Parlament Europejski, jak i parlamenty narodowe odgrywają istotną rolę w procesie decyzyjnym. Jednak, jak wynika ze sprawozdania pana Karima, prerogatywy te nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w praktyce. Z wniosków sprawozdawcy wynika, że Komisja Europejska nie zawsze odpowiednio stosuje się do zasad pomocniczości i proporcjonalności chociażby poprzez, co zauważają parlamenty narodowe, brakujące lub niewystarczające uzasadnienia dotyczące zasady pomocniczości w swoich inicjatywach. Dlatego z większym uznaniem należy przyjąć zaangażowanie naszych parlamentów narodowych w proces kontroli wniosków ustawodawczych w świetle dwóch powyższych zasad. Ponadto zgodnie z przedmówcami, chciałbym podkreślić pilną potrzebę lepszej kontroli, również ze strony naszej Izby, wydawanych aktów delegowanych i wykonawczych, w ramach których istotne kwestie często wymykają się spod demokratycznej kontroli.